Ce groupe de travail du Conseil va se réunir pour avancer des solutions vers le mois d'octobre ou vers la fin de l'année.

Tout d'abord, renforcer le pacte de stabilité. Il faut, en effet, des sanctions

De nouveau la méthode de coordination ouverte?